Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio anzitutto i due relatori, e i corelatori per il lavoro che hanno svolto. Dal punto di vista della commissione industria, la prospettiva prefigurata da questo lavoro è molto interessante. Noi abbiamo, i relatori lo hanno ricordato, un principale obiettivo, fare in modo che in Europa i piccoli che non possono permettersi il lusso del turismo fiscale, che i grandi invece possono permettersi, siano messi nelle condizioni di battagliare ad armi pari in un mercato maturo. Bisogna pagare tasse giuste e pagarle tutti. Abbiamo 28 sistemi fiscali diversi e qui si creano le condizioni perché attraverso alcuni strumenti, come la giustamente richiamata base imponibile consolidata, sia resa possibile una progressiva marcia di avvicinamento ad un sistema fiscale europeo compatibile con lo sviluppo economico europeo, affinché in Europa si cresca e ci sia uno Stato sociale all'altezza delle esigenze dei nostri cittadini.